Ich gratuliere ganz herzlich, dass es fertig ist. Ich weiß, wie erleichtert man sein kann, wenn es fertig ist.

Deswegen auch ein herzlicher Dank an die Kommission. Hercule III ist ein Erfolg aller, die sich um Einnahmen der EU verdient machen und verdient machen wollen, die diese Situation verbessern wollen. Die Eigenmittel sind das Stiefkind der EU, ein bisschen auch das Stiefkind der Kommission, Herr Kommissar, weil wir dort bei den Eigenmitteln die ältesten Vorbehalte der Kommission haben. Sie gehen zurück bis in das Jahr 1995. Wir haben hier ja auch nächste Woche Gelegenheit, mit Ihnen darüber den Austausch zu führen. Das werden wir gerne tun, weil wir finden, dass Einnahmen wichtig sind. Einnahmen sind noch wichtiger als Ausgaben.

Wir haben umfangreiche Informationslücken in Hercule II festgestellt. Ich habe es selber durchexerziert mit Reserven im Budget und habe Geld eingefroren. Es war sehr mühsam, in Erfahrung zu bringen, was denn mit dem Geld aus Hercule II wirklich geschehen ist. Vor allem interessiert uns nach wie vor, wie lange eigentlich die Geräte funktionsfähig bleiben, die wir unter den Hercule Programmen mit viel Geld kaufen. Wir wissen unter den in Hercule II gekauften Programmen nur sechs Monate lang, wie die Geräte funktionieren und dass es sie gibt. Über die sechs Monate hinaus wissen wir gar nichts. Deswegen, Herr Kommissar, wäre es sehr wichtig, uns wirklich Bericht zu erstatten, dass diese Scanner auch nach diesen sechs Monaten gepflegt und eingesetzt werden, gerade weil sie so teuer waren. Das wäre eine ganz große Bitte. Dafür gibt das neue Instrumentarium in Hercule III uns schon Möglichkeiten. Der Haushaltskontrollausschuss ist an die Ostgrenzen gereist und an die Südgrenzen.

Ich glaube, dass wir das in den kommenden Jahren auch noch sehr viel intensiver tun werden.